Herr Präsident, Herr Kommissar!

Wir fordern mehr Wachstum, wir fordern, mehr Industrie anzusiedeln, und machen dann eine solche Vorlage wie die heute vorliegende, die das genaue Gegenteil von dem macht, was wir sonntags erzählen. Herr Barroso erzählt uns hier, er würde einen großen Beitrag leisten zu weniger Bürokratie und weniger Vorschriften, und gleichzeitig machen wir eine Vorlage, die die Umweltverträglichkeitsprüfung weiter verschärft. Das ist eine Maßnahme zur Verhinderung und zur Behinderung, das ist kein Beitrag zum Anreiz! Es ist das Gegenteil von dem, was hier sonntags immer erzählt wird! Deshalb bin ich dringend dafür, dass wir die entscheidenden Stellen heute aus dieser Richtlinie herausstimmen.

Das wird nicht der Umweltverträglichkeit helfen, sondern das wird Arbeitsplätze gefährden! Das ergibt keinen Sinn, sondern das ist großer Unsinn, der hier zur Abstimmung anliegt. Es ist auch widersprüchlich, was wir hier machen. Wir müssen uns manchmal auch entscheiden, was wir wollen. Wenn wir Ja sagen zur wirtschaftlichen